Domnule președinte, premierul demisionar Cameron s a jucat de a Dumnezeu. În țara mea e un proverb ai grijă ce ți dorești, pentru că s ar putea să ți se întâmple. Din această perspectivă votul la referendumul din Marea Britanie are o semnificație mai profundă.

Efectele Brexit ului vor fi de două feluri pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen scurt efectele se văd deja agitație excesivă, declarații, păreri și dispute contradictorii.

Trebuie să recunoaștem că Marea Britanie a avut întotdeauna un statut excentric în Uniunea Europeană. Prin urmare, în Uniunea Europeană lipsa Marii Britanii nu se va resimți dramatic. Chestiunea esențială este dacă liderii Uniunii și noi toți vom înțelege necesitatea unei schimbări profunde de esență în arhitectura și funcționarea Uniunii Europene. Dacă da, atunci singura cale este reforma totală, rapidă și completă a sistemului. Dacă nu va exista o asemenea reformă, și deocamdată nu sunt semne că grupurile politice majoritare au înțeles asta, atunci vor apărea efectele pe termen lung. Iar cel mai important este lipsa de încredere, nici cetățenii nu vor mai avea încredere în Uniune, dar nici politicienii nu vor mai avea încredere între ei.